Elnök Úr, miközben az Európai Menekültügyi Rendszer különös figyelmet fordít a kísérő nélküli gyermekekre, fiatalkorúakra, a magyar kormány tovább szigorítaná a menekültekkel kapcsolatos törvényeket.

Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem kerülnek gyermekotthonokba, nem kapnak kirendelt gyámot, speciális védelmet. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a kiskorúak is automatikusan őrizetbe kerülnének, és a tranzitzónában létesítendő konténertáborokban kell megvárniuk a menedékkérelmi eljárás végét. Ez a tervezet semmiben sem felel meg az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményének, sérti a magyar állam alkotmányos kötelezettségét, valamint az emberségből fakadó védelem elvét. Itt és most hívom föl az Európai Parlament és a Bizottság figyelmét, a magyar kormány újabb embertelen intézkedésére.